Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, vreau de la bun început să l felicit pe raportor, colegul Dalton, dar și pe raportorii din umbră și pe toți colegii care, așa cum spunea doamna comisar, au adus îmbunătățiri la propunerea Comisiei. Cred că trebuie să fie o învățătură de minte, pentru că, de fapt, noi acum am reacționat la un caz, nu am venit preventiv să verificăm un document, o reglementare pe care o avem pentru piața internă și poate că, în viitor, vom fi mai prudenți. Ce vreau să subliniez aici este că, da, cu siguranță, cu acest nou cadru juridic vom avea o îmbunătățire a reglementării în piața internă în ceea ce privește autovehiculele, omologarea de tip, nu numai a autovehiculelor, a componentelor. Mă bucur foarte mult că a fost introdus și am susținut dintotdeauna ca și importatorii să se supună acelorași reguli și distribuitorii să se supună acelorași reguli.

Și eu cred că, printr o colaborare foarte bună între autoritățile naționale și Comisie, putem să supraveghem și să avem rezultate mai bune și pentru protecția consumatorului, și pentru în circulație reducerea riscului, dar și pentru protecția mediului.